Paní předsedající, paní komisařko, přestože jsem myšlenku efektivnějšího využívání evropského vzdušného prostoru vždy podporoval, u aktuálního návrhu o provádění jednotného evropského nebe vidím hned několik problémů.

Členské státy, ale ani Evropská komise neměly čas vyhodnotit stávající referenční období SES I a SES II, které skončí v roce 2014, a přitom už leží na stole další návrh zavádějící velmi zásadní změny. S takovým postupem nemohu souhlasit především proto, že navrhované změny v podobě zřízení manažera struktury vzdušného prostoru jednoznačně vedou k oslabování pozice členských států v rozhodovacích procedurách nad svým vzdušným prostorem. Otázce ochrany vzdušného prostoru členských států se Evropská komise v současném návrhu věnuje také nedostatečně.